Gdy w piątek o północy opuszczałem budynek Rady po prawie trzynastu godzinach negocjacji, nie wypracowaliśmy konsensusu.

Konsensus, gdzie udało nam się uzgodnić rekordowe prawie pół miliarda euro dodatkowych środków i jeszcze większe relokacje w ramach budżetu, by uzgodnione blisko 169 miliardów euro aktywniej finansowało ochronę środowiska, w tym klimatu, na co przeznaczyliśmy 21 wszystkich środków, aktywniej wspierało sprawiedliwą transformację regionów zależnych od węgla, walkę z bezrobociem młodych, program wymiany studentów i młodych praktyków Erasmus, rozwój europejskiego rynku cyfrowego, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, badania, w tym szczególnie istotne badania wspierające leczenie osób chorych na choroby nowotworowe. Konsensus w sprawie budżetu na 2020 rok jest ważny także dlatego, że przyszły rok będzie tym rokiem referencyjnym dla wieloletnich ram finansowych do 2027 roku. Budżet to także dwa miliony euro na zaproponowany przeze mnie wraz z ekspertami innowacyjny projekt monitoringu darknetu i dziękuję wszystkim za poparcie tej inicjatywy.